Trotzdem wollten wir diese Entschließung nicht ablehnen, denn insbesondere wir als direkt gewählte Vertreter der Europäischen Union müssen uns insbesondere bei Fragen des Klima und Umweltschutzes einbringen.

Wir haben hier also ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug, und unserer Meinung nach sollte der CO2 Zertifikatehandel eben auf die Bereiche sowohl der Gebäudewärme als auch des Verkehrs ausgeweitet werden.